Voorzitter, op het plein voor ons Parlement staat een foto expositie over teerzanden in Canada. Eén foto gaat echt door merg en been.

Dit gaat echt door merg en been en ik raad eenieder aan daar nog even te gaan kijken vanavond.

Biodiversiteit en CO 2 uitstoot zijn wat mij betreft al voldoende redenen om ons heftig te verzetten tegen de exploitatie van teerzanden in Canada, en ook in andere landen. Maar het minste wat we kunnen doen, is de vervuilende waarde van teerzandolie op te nemen in de richtlijn brandstofkwaliteit.